Dokument, który Pani przygotowała zawiera realistyczną ocenę sytuacji międzynarodowej, choć może jest nieco zbyt optymistyczny, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną Unii Europejskiej i jej możliwości. Cieszy mnie to, że Rosja i stosunki z nią zostały określone w tym dokumencie jako kluczowe wyzwanie strategiczne, chociaż szereg państw chciałoby nadal posługiwać się zwrotem strategiczny partner, jakiego używano wobec Rosji jeszcze przed aneksją Krymu.

Europejczycy rzeczywiście muszą wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i posiadać odpowiednie zdolności militarne, by odpowiedzieć na zagrożenie zewnętrzne, które, jak wiemy, jest duże. I oczywiście trzeba brać pod uwagę, że podstawowym filarem obronności dla wielu z nas może dla wszystkich jest NATO, co dokument explicite potwierdza.